Monsieur le Président, le partenariat entre l'Union et l'Égypte est important pour la stabilité et la prospérité des deux rives de la Méditerranée.

Les deux dimensions sont très importantes, puisqu'on sait qu'il reste beaucoup à faire en matière de respect des droits de l'homme et de participation de la société civile en Égypte.